virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um lagagildi viðaukasamnings milli ríkisstjórnar íslands og alcan holdings switzerland ltd um álbræðslu við straumsvík með frumvarpinu er lagt til að lögfestur verði samningur milli ríkisstjórnar íslands og alcan holdings sem undirritaður var þann þrettánda október síðastliðinn og tengist áformum fyrirtækisins um stækkun og endurbyggingu álversins í straumsvík um er að ræða áttunda viðauka við svokallaðan aðalsamning milli ríkisstjórnar íslands og fyrirtækisins frá árinu sem á rætur sínar að rekja til ársins nítján hundruð sextíu og sex og var fjallaði þá um byggingu og rekstur álbræðslu og annarra mannvirkja í straumsvík ástæðuna fyrir gerð þessa áttunda viðauka við aðalsamninginn má rekja til þess að fimmtánda júní á þessu ári var undirritaður nýr samningur á milli landsvirkjunar og alcan á íslandi um orkusölu til álversins í straumsvík sá raforkusamningur er tvíþættur þar er annars vegar verið að endursemja um verð á núverandi orkusölu til álversins og hins vegar verið að semja um afhendingu viðbótarorku upp á sjötíu og fimm megavött vegna áætlaðrar framleiðsluaukningar álversins miðað er við að hinn nýi raforkusamningur komi alfarið í stað núgildandi raforkusamnings milli sömu aðila og að sá síðarnefndi falli brott núgildandi raforkusamningur á milli landsvirkjunar og alcan er frá nítján hundruð sextíu og sex með gildistíma til september tvö þúsund og fjórtán er hann þá fskj a virðulegi forseti við áðurnefndan aðalsamning frá nítján hundruð sextíu og sex og er í aðalsamningnum vísað sérstaklega til raforkusamningsins sú breyting verður á með tilkomu hins nýja raforkusamnings að hann er alfarið ótengdur með þessari leið erum við að aftengja gamla raforkusamninginn aðalsamningnum frá nítján hundruð sextíu og sex og er þá þessi samningur á millum fyrirtækjanna orðið alfarið á viðskiptalegum forsendum með vísan til þess er nauðsynlegt að tryggja og undirstrika að hinn nýi raforkusamningur sem er með öllu ótengdur aðalsamningnum það er að afnema áðurnefnt fylgiskjal a sem er þó gamli raforkusamningurinn og hreinsa þannig aðalsamninginn af öllum ákvæðum þar sem er verið að vísa í þennan gamla raforkusamnings er með frumvarpi þessu því lagt til að staðfest verði slík breyting á aðalsamningnum frá nítján hundruð sextíu og sex með lögfestingu þessa áttunda viðauka þess efnis við hann er sú meðferð til samræmis við þá sjö viðauka sem áður höfðu verið gerðir við aðalsamninginn virðulegi forseti góðu fréttirnar í þessu eru þær að sú fjárfesting sem búið er að tilkynna um og þessi samningur og þetta frumvarp tengist góðu fréttirnar eru þær að búið er að tilkynna um fjárfestingu vegna framleiðsluaukningar álversins í straumsvík og nýrra og verðmætari afurða með þá breytingu á framleiðslulínunni sem nemur nærri sextíu milljörðum króna og kallar á sex hundruð tuttugu ársverk á framkvæmdatímanum og er verkefnið þegar farið af stað áætla má að framleiðsla og útflutningur muni aukast um tæplega fjörutíu þúsund tonn auk þess sem afurðir álversins verða verðmætari virðulegi forseti til að mæta orkuþörfinni fyrir þetta verkefni er landsvirkjun að hefja framkvæmdir við búðarhálsvirkjun og áætlanir gera ráð fyrir að heildarfjárfesting vegna búðarhálsvirkjunar muni nema um tuttugu og sex milljörðum króna og að sex hundruð til sjö hundruð ársverk skapist á byggingartíma samtals er því um að ræða áttatíu og sex milljarða króna fjárfestingu og um þrettán hundruð ársverk á framkvæmdatímanum virðulegi forseti það eru gríðarlega jákvæðar fréttir og ég hef áður sagt í þessum sal að þetta er stærsta erlenda fjárfesting sem hefur komið hingað inn frá því að bankahrunið varð í október tvö þúsund og átta það er því fagnaðarefni og ég tel að hér sé á ferðinni verkefni sem verði ísbrjótur fyrir önnur verkefni vegna þess að þetta sýnir að það er traust á íslandi það er gott að fjárfesta og það er góður kostur að fjárfesta hér á landi þetta fyrirtæki hefur starfað hér eins og áður hefur komið fram frá nítján hundruð sextíu og sex og þetta er líka mjög mikil viðurkenning fyrir rekstur fyrirtækisins í straumsvík eins og hann er nú og hefur verið rekinn þar á undanförnum árum og áratug vegna þess að það er án efa innan samsteypunnar mikil samkeppni um að fá til sín verkefni og fjárfestingar innan samsteypunnar og því er það fagnaðarefni fyrir fyrirtækið og fyrir íslenskt efnahagslíf og íslenskt samfélag að ísland skuli vera að fá þessa risafjárfestingu frá fyrirtækinu hingað inn á þessum tíma eins og fram kemur í kostnaðarumsögn með frumvarpinu verður ekki séð að það muni hafa áhrif á útgjöld ríkissjóðs en engu að síður er þetta frumvarp liður í því að skapa verðmæti og fjölga störfum að þessu sögðu mælist ég til þess að frumvarpinu verði vísað til annarrar umræðu hjá háttvirtum iðnaðarnefnd